Miközben az Európai Unió tonnaszám ontja a dokumentumokat a nők elleni erőszakkal és a nőkereskedelemmel kapcsolatban, számos tagállam rendőrsége felháborító közömbösséget tanúsít. A magyar országos rendőrfőkapitány megtagadta azt, hogy a témában a magyar rendőrök képzést kaphassanak. Biztos asszonyt pedig egy másik témában kérdezném, történetesen az osztrák rendőrség felháborító hozzáállásával összefüggésben. Amikor magyar nők munkavállalás céljából Ausztriába mennek, majd ott rejtélyes körülmények között eltűnnek, hónapokkal később sem hajlandó az osztrák rendőrség bűncselekmény gyanúja miatt nyomozást indítani, noha egyértelmű, hogy fenn kellene hogy álljon nemcsak a gyanúja, hanem vélelme a nők elleni erőszakos bűncselekménynek, illetőleg a nőkereskedelemnek.